Eine solche Partnerschaft muss man positiv und konstruktiv gestalten.

Das schließt beispielsweise auch aus, dass Energie als politische Waffe benutzt werden kann.

zu leisten.